Já jsem přesvědčen, že pokud má být docíleno obecně konkurenceschopnosti právě nejenom těch velkých podniků, ale i těch malých, tak musíme trvat právě na hodnotách konkurenceschopné hospodářské soutěže. Musím říci, že v tomto tématu bohužel mám pocit, že i třeba Evropská komise do jisté míry pokulhává, protože například včera bylo oznámeno, že Evropská komise povolila sloučení dvou světových producentů piva, jedničky s dvojkou, při jakémsi vymezení některých pivovarů, které se musejí z tohoto společného podniku